Szanowna Pani Przewodnicząca! W interesie instytucji europejskiej jest między innymi zapobieganie nadużyciom i łamaniu prawa przez instytucje podległe. Zastanawia transfer polegający na tym, że pan Adam Farkas, zajmujący ważne stanowisko kontrolne, nagle staje się dyrektorem stowarzyszenia, które może lobbować i wpływać na instytucje unijne. Rodzi to podejrzenie o możliwość wywierania wpływu z korzyścią dla wcześniej wspomnianego stowarzyszenia, jak i innych zainteresowanych instytucji. W interesie Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego jest monitorowanie takich przypadków i zapobieganie im.